Domnule președinte, și eu cred că vocația europeană a statelor din Balcanii de Vest este una conturată și progresele și stabilitatea zonei o demonstrează. Cred însă, în mod deosebit, în vocația europeană a două state, Serbia și Macedonia. Cred că aceste două state trebuie să acceadă cât mai curând în Uniunea Europeană și cred, de asemenea, că Președinția greacă va marca un mare succes, dând posibilitatea Macedoniei să înceapă parcursul european. Ar fi cel mai mare succes pe care o președinție l ar avea și cred că Grecia nu poate rata un asemenea eveniment. Aș avea un răspuns de dat în legătură cu recunoașterea de către cinci state a statului Kosovo, printre care și propria mea țară. Nu credem în viabilitatea acestui stat și, dacă am ascultat în seara asta intervenții care vorbesc despre minoritățile naționale pe teritoriul altor state, dați mi voie să mă tem că astfel de intervenții vor fi din ce în ce mai prezente într o Europă care se pregătește de alegeri și într o Europă în care un anumit tip de discurs revanșard, care nu ține cont de echilibrul etnic în anumite spații, poate lua un contur din ce în ce mai agresiv. Sunt două motivații care ne au făcut doar să salutăm progresele Kosovo, dar să nu recunoaștem această țară.